um fyrirkomulag þinghaldsins í dag vill forseti geta þess að að loknum óundirbúnum fyrirspurnatíma fer fram umræða utan dagskrár um stefnu ríkisstjórnarinnar í heilbrigðismálum málshefjandi er háttvirtur þingmaður kristinn h gunnarsson en heilbrigðisráðherra verður til andsvara að loknum utandagskrárumræðum fara fram atkvæðagreiðslur forseti vill vekja alveg sérstaka athygli á því við háttvirtir þingmenn að fram fara atkvæðagreiðslur um annað til fjórða og sjötta dagskrármálin að lokinni umræðu og atkvæðagreiðslu um fimmta dagskrármálið verður settur nýr fundur svo þriðja umræða um sérgreind skuldabréf geti